Hvala. Zdaj konkretnega podatka, koliko domov ne izpolnjuje teh standardov, trenutno pri sebi nimam. Lahko vam jih pa zagotovimo, v, jutri po elektronski pošti. Zdaj, kaj bo s tistimi, seveda, ki ne izpolnjujejo. Kot že rečeno, sem rekla, bomo pripravili spremembo pravilnika in rok je postavljen v, leto dva tisoč enaindvajset, poskušali, prestaviti in ga seveda nekako realno postaviti v skladu z omogočenimi proračunskimi sredstvi, ki bodo lahko šla v prepotrebna, v prepotrebne, investicije. To je to. Hvala.